Gradmesser einer Demokratie ist die Achtung der Menschenrechte, ist aber auch der Umgang mit Minderheiten, auch mit religiösen Minderheiten. Und die Situation der Christen ist dramatisch.

Das ist kein Zufall, das hat mit der Islamisierung dieser Länder zu tun. Moslembruderschaften und Salafisten sehen in Christen Feinde, die zum Westen gehören. Dabei verkennen sie natürlich, dass das in Wirklichkeit Teil der arabischen Welt wäre. Aber das wird ignoriert. Daher fordere ich die Kommission auf, bei ihren Abkommen darauf Rücksicht zu nehmen, dass es Bedingung sein muss, dass diese Länder anders mit den christlichen Minderheiten umgehen.